Mindig öröm egy parlamentben fölszólalni, mert bármilyen is egy intézményrendszer, a demokrácia mégis a parlamentben működik, a parlament a demokrácia szíve.

Hálás vagyok a dán elnökségnek, amely nem emelt kifogást, sőt támogatta, és köszönöm Barroso elnök úrnak a bátorító szavait is. Azért jöttem el ma ide, önök közé, mert azt a hírt kaptam, hogy önök Magyarországról kívánnak tárgyalni. Úgy gondoltam, helyes, hogyha az önök rendelkezésére állok, és első kézből értesülhetnek Magyarország kormányának szándékáról. Indokolt jelenlétem a mostani, Magyarországot körülvevő fölfokozott érdeklődés mellett, amikor az európai gazdasági válság miatt egyébként is feszült a hangulat. Engedjék meg, hogy elmondjam önöknek, hogy nem lep meg az a felfokozott érdeklődés, amely körülveszi Magyarországot. Nálunk átfogó, mély, nagyszerű és izgalmas megújítás történt az elmúlt másfél évben.

ben hazánkat a gazdasági összeomlás fenyegette. A 10 milliós országunkban kevesebb mint 3 millió adófizető tartotta el az országot.

Bár bőven vannak még komoly gazdasági nehézségeink, most először Magyarországon a költségvetés az európai normák szerinti, stabil költségvetésnek tekinthető.

Strukturális reformokat hajtottunk végre, újjászerveztük a kormányzati rendszert, az önkormányzati rendszert, a közigazgatási rendszert, az igazságszolgáltatási rendszert, az oktatási rendszert, az egészségügyi ellátást, az adó és közteherviselési rendszert, a nyugdíjrendszert és a szociális ellátás rendszerét. Mindent átszerveztünk, ami Magyarországon államadósságot termelt. Természetesen ez érdeksérelemmel, lobbiérdekek, üzleti érdekek és nagy üzleti erőcsoportok érdekének megsértésével is járt. Elég, ha önök a bankadóra vagy a nagy cégeket terhelő magyar válságadóra gondolnak.

Szeretném világossá tenni az önök számára, hogy Magyarország megújítása és átszervezése az európai elvek és az európai értékek alapján történt. Támaszkodtunk az Európai Unióhoz tartozó tagállamok bevált gyakorlataira és az Európai Unió alapdokumentumaira is. Ilyen mértékű és ilyen tempójú átalakítás mellett természetesnek tekintem és Magyarországon mindenki természetesnek tekinti ha vitás kérdések is felmerülnek. A mai napon levelet küldtem Barroso elnök úrnak. Kifejeztem azt a véleményemet, hogy a Bizottság által felvetett problémák könnyen, egyszerűen és gyorsan orvosolhatók. Jövő héten esedékes találkozónktól pedig gyors eredményeket remélek. Egyúttal szeretném tájékoztatni a tisztelt Parlamentet, hogy a Bizottság által nekünk elküldött, és eddig jogilag kifogásolt szakaszok közül egyetlen egy sem érinti a magyar alkotmányt.

Az alkotmányhoz kötődő átmeneti rendelkezések közül ért kettőt kifogás a Bizottság részéről, és az átmeneti rendelkezések ezen két kifogásának orvoslására rendelkezésre állok, de szeretném jelezni, hogy ezidáig a magyar alkotmány egyetlen szakaszát sem vonta senki, semmilyen természetű jogi kétely alá. Meggyőződésem szerint ez jól is van így. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hálás vagyok önöknek, hogy mindezt elmondhattam. Arra kérem önöket, hogy azt a nagy átalakítást és átszervezést, amelyet most fejezünk be Magyarországon, legyenek kedvesek és az európai értékek jegyében támogassák a jövőben is. Magyarország számít az Európai Parlament támogatására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.